Panie Przewodniczący! W trakcie poprzedniej debaty o łamaniu praw człowieka w Iranie, która miała miejsce w tej izbie zaledwie cztery miesiące temu, w moim wystąpieniu informowałam, że codziennie pięciu obywateli Iranu dowiaduje się, że wkrótce straci życie w wyniku kary śmierci. Do tej tragicznej statystyki należy dodać także wyroki wielu lat więzienia dla irańskich prawników stających w obronie ofiar tamtejszego wymiaru sprawiedliwości. Te dwa ostatnie słowa wypadałoby chyba wziąć w cudzysłów.

Represje spotkały także innych irańskich prawników. Shiva Nazar Ahari, współzałożycielka Komitetu Praw Człowieka, otrzymała wyrok czterech lat więzienia, Mohammad Seifzadeh, dziewięciu lat więzienia i zakaz wykonywania zawodu przez dziesięć lat, Mohammad Olyaeifard, rok więzienia za sam fakt reprezentowania przed sądem swoich klientów. Myślę, że wykorzystując pozycję negocjacyjną wysokiej przedstawiciel ds.